Jego zniknięcie nie jest wynikiem jego działalności politycznej, bo to moglibyśmy zrozumieć chociaż nie zaakceptować gdyby w ten sposób traktowano oponenta politycznego. To działacz społeczny, wobec tego jego działalność tym bardziej powinna być wspierana przez wszystkie grupy polityczne i przez wszystkich tutaj zgromadzonych. Rozumiem to jako specjalne zobowiązanie, dlatego że wspieranie społeczeństwa obywatelskiego jest naszym zadaniem. Gratulujemy Laosowi świetnych wyników gospodarczych, bo jest to rzeczywiście świetnie rozwijająca się gospodarka w tamtym regionie, ale Laos musi pamiętać o tym, że częścią współpracy międzynarodowej jest również przestrzeganie praw człowieka i trafne znajdywanie tych, którzy są odpowiedzialni za tego typu zniknięcia.